frú forseti ég er nú að taka hér sæti á alþingi sem varamaður í nokkra daga og það ber vel í veiði að á þessum kalda morgni að þá er umræða um utanríkismál ég er að kveða mér hljóðs ekki sérstaklega til að gagnrýna ræðu háttvirts þingmanns halldórs blöndal sem hér talaði á undan mér enda þó það sé andsvar við hans ræðu heldur er ég kannski að kveða mér hljóðs til að tala um það sem ekki er minnst á af háttvirtum þingmanni né heldur hæstvirts utanríkisráðherra það er auðvitað stærsta utanríkismál okkar og umheimsins það er atburðirnir í írak ég minni á það að núverandi hæstvirt ríkisstjórn tók afstöðu og ákvörðun um að styðja innrásina í írak raunar áður en kosningar fóru fram fyrir þremur fjórum árum síðan og leyndu þjóðinni þessari vitneskju og hefur síðan haldið þessari stefnu áfram að því manni best skilst í hópi hinna viljugu og fúsu þjóða sem styðja aðgerðir bandaríkjamanna og þeirra bandamanna í írak á undanförnum missirum og árum þetta er málið sem umheimurinn og fólkið er að tala um að því varðar alþjóðautanríkismál og það er ekki minnst á þetta í þeim skýrslum og ræðum sem hér eru fluttar af hálfu stjórnarsinna ég er nú bara hér að standa upp frú forseti til þess að lýsa eftir afstöðu ríkisstjórnarinnar til íraksmálsins hefur stefna ríkisstjórnarinnar breyst eða er hún enn sú hin sama að þeir styðji heils hugar aðgerðir bandaríkjamanna jafnvel þó bandaríkjamenn sjálfir séu núna á hraðri leið með að breyta sinni afstöðu